Ja, hvala za besedo. Eno pojasnilo moram vseeno dati, ko sem govoril o odmernem odstotku za upokojence. Moje mnenje je, da bi moralo biti najmanj osemdeset odstotkov. nisem pa omenjal tega, kar je naš cilj. Rekel pa sem, da že v tam rebalansu so notri, zajete, so zajeti ukrepi, ki vsaj malo izboljšujejo položaj upokojencev. Gre za dvakratno usklajevanje in gre za, regres. ne vem pa, kako lahko reforme pričakujete v petih in pol mesecih, odkar je vlada prisegla. Mislim, to je pa nerealno. Zdaj smo bili priča v tridesetih letih v tej državi ogromno reform, tudi na pokojninskem, področju. Pa smo imeli prvi, drugi, tretji steber, pa je prišel ZUJF in so vse spet izgubili. Torej, lahko nekaj z rokami podreš pa s tistim delom telesa, ker hrbet izgubi dostojno ime, vse podreš. In to ni v redu. In tudi sklicevanje na podatke, ki niso realni, ki so izmišljeni, mislim, to so pa hude obtožbe. To pa, tega pa ne morem, sprejeti, sploh na področju zdravstva pa glede čakalnih dob. Mislim, to je pa malo selektivno branje. Izgleda, da vse, kar ste dobro naštudirali, je bil, naš koalicijski sporazum, ker ga vsakič citirate. Tam so cilji noter. In dokler bom jaz tukaj sedel, se bom tudi boril, da bojo ti cilji izpolnjeni. in ko goste govorili o prelaganju odgovornosti na občine. Včeraj vam je premier povedal, približno dva odstotka je bilo, približno dva odstotka je bilo povečanje cen. Ampak, zakaj je šlo to povečanje cen? Za višje plače učiteljic, pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, kuharic v teh javnih zavodih, hišnikov. Tako da, ni vse tako črno, kot se zdi, ampak tudi ni vse tako svetlo, priznamo. Je dobra pot in kaže smer, ki jo želimo nastavljati za naprej. Hvala lepa.